Doamnă președintă, majoritatea presei și serviciilor online din România aparține unor oameni de afaceri controversați, mulți acuzați de corupție, de fraudă și de alte infracțiuni serioase.